a stabilității și a bunei guvernări în regiunea saheliană. Grupul PPE a fost, de altfel, de multă vreme susținătorul unei asemenea strategii și aș vrea să salut, în acest context, anunțul Comisiei Europene potrivit căruia va fi prezentată, până la sfârșitul acestei luni, o strategie care va combina aspectele de securitate și cele de dezvoltare. Cred, într adevăr, că este nevoie să privim chestiunea securității în Sahel în toate dimensiunile sale, pentru că, dacă terorismul a reușit să se implanteze în această regiune, e și pentru că a găsit acolo condiții politice, în primul rând și sociale, evident, și economice propice.

Pentru securitatea Sahelului și, implicit, a cetățenilor europeni, cred că sunt foarte utile două elemente. În primul rând, o strategie la nivelul spațiului sahelo saharian, vizând restabilirea autorității statelor din zonă asupra teritoriilor abandonate și, evident, construcția unui stat de drept. Și în al doilea rând, cred că trebuie să demarăm programe comune de dezvoltare socioeconomică în zone frontaliere, pentru a crea oportunități de lucru populațiilor locale.